A vorbit și președintele Martin Schulz la deschiderea sesiunii plenare însă, din păcate, spunând că nu s a documentat, n a vrut să adoptăm o poziție clară referitoare la declarațiile și la gesturile domnului Wilders, președintele Partidului pentru Libertate din Olanda.

Eu aș vrea să atrag atenția asupra faptului că același partid este cel care a condiționat sprijinul pentru guvernul de la Haga de refuzul acceptării României în Schengen.

Această combinație de restricții pe piața muncii, de arbitrariu în privința spațiului Schengen și, respectiv, de stigmatizare a cetățenilor care vin din România este foarte stânjenitoare pentru un european. România, reamintesc, are 5 ani vechime în Europa.